Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez új jogorvoslati lehetőséget jelent az európai polgárok számára, akik az Unió alapjogsértései esetén is panaszaikkal a strasbourgi bírósághoz fordulhatnak, tehát van hozzáadott érték. Illetve fordulhatnának akkor, hogy ha néhány tagország nem blokkolná ezt a csatlakozást. Ebben a vitában hallottuk, hogy mely országokról, elsődlegesen mely országról van szó.

Ilyen javaslat az új elfogadhatósági kritérium, azaz hogy a tagállami bíróság már megvizsgálta az ügyet, az nem lenne befogadható az Emberi Jogi Bíróságon. Súlyosan csökkentené az emberi jogok és a jogorvoslathoz való jog érvényesülését, különösen olyan államok polgárai számára, ahol nem tekinthető függetlennek az igazságszolgáltatási rendszer. Szeretnénk biztosítva látni, hogy az Emberi Jogi Bíróság túlterheltsége nem az emberi jogok garanciájának kárára fog csökkenni. A túlterheltséggel mindannyian tisztában vagyunk, azonban a megoldást nem arra kell keresni, amerre a brightoni konferencia elindult.

Amit támogatni tudunk, az valóban az, ami itt szintén elhangzott ma, hogy forrásokat biztosítsunk megfelelő mértékben az Emberi Jogi Bíróság számára. Meg kell várni az utóbbi évek reformjainak a hatásait, javítani kell az emberi jogi egyezmény alkalmazását és a jogalkotás minőségét a tagállamokban. El kell érni, hogy az európai kormányok elkötelezetten hajtsák végre az Emberi Jogi Bíróság döntéseit. Ha mindez megtörténik, akkor egészen bizonyosan csökkenni fog a strasbourgi bíróság túlterheltsége, és továbbra is eleget tud tenni annak a szerepének, amelyet nagyon fontosnak tartunk.